Todos han dicho cosas muy importantes sobre el futuro de Europa, pero si hubiera que establecer un común denominador, un valor común de lo que han dicho es que afrontamos retos tan grandes que solo podemos afrontarlos juntos. Si hubiera una frase que pudiera resumirlo bien, sería algo así como debemos hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos. Bajo esta idea, el Parlamento Europeo viene expresando la reclamación de que se superen dos problemas fundamentales para el futuro de Europa. El primero es que haya que hacer más aportaciones al marco financiero de los próximos siete años. ¿Está su país dispuesto a hacer más aportaciones económicas para una Europa que tiene que afrontar todos estos retos de los que le hablaba? Y, segundo problema la unanimidad. ¿Está su país dispuesto y a favor de superar la unanimidad para establecer mayorías absolutas que permitan ser más ágiles, más flexibles, más eficaces a la hora de afrontar los retos del futuro de la Unión?